Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi parliamo di libertà di stampa e dei media nel mondo, pensando in particolare ai paesi dove non c'è la democrazia o alle zone di conflitto. Essere giornalista vuol dire anche essere in prima linea nella lotta per i diritti umani, anche per questo mi unisco all'appello lanciato dalla Federazione internazionale per la libertà di tutti i giornalisti, impediti o in ostaggio nelle aree del conflitto siriano. Penso anche al giornalista italiano, Domenico Quirico, lo scorso giovedì dopo due mesi ha dato sue notizie, ma ci auguriamo soprattutto che torni presto libero dalla sua famiglia e a svolgere il suo lavoro

Una notizia scioccante, mi domando se siano stati rispettati i diritti dei lavoratori e se tale decisione per tempistica e modalità non rappresenti un vulnus alla libertà di informazione.